virðulegur forseti í mínum huga hafa e s b málin alltaf verið tiltölulega einföld þetta er mikið deilumál við sækjum um fáum samning þjóðin les samninginn þjóðin ræður hvort við gerumst aðilar að e s b eða ekki ekki mjög flókið en því miður hefur þetta reynst þessu opna lýðræðissamfélagi svolítið mikið flókið og erfitt verkefni þannig að úr því sem komið er er risin mikil deila um það hvort við eigum að halda þessum viðræðum áfram eða ekki hvort við eigum að slíta þeim ég segi spyrjum þjóðina spyrjum þjóðina að því þjóðin vill vera spurð er það flókið er það okkur um megn nú segir mitt pólitíska nef að þessi dagskrártillaga verði felld það segir mér þá líka að þetta er líklega eini glugginn sem við höfum í þinginu til að ræða þetta mál efnislega og þess vegna kem ég hingað upp aftur til að lýsa mínum sjónarmiðum núna vil ég